Criza financiară a scos la lumină și excesele apărute în stabilirea veniturilor managerilor pentru fondurile de investiții, în detrimentul protecției investitorilor. De aceea, salut propunerea Comisiei făcută în acest domeniu, precum și munca depusă de raportor, dl Giegold și ceilalți colegi, care au ajuns la un consens cu propunerile făcute. Voi susține raportul, care vine să pună mai multă ordine în ceea ce înseamnă supravegherea gestiunea fondurilor de investiții și întărește protecția investitorilor. Susțin, în mod deosebit, ca veniturile managerilor acestor fonduri de investiții să fie în relație cu performanțele reale ale fondurilor de investiții. Este important să avem o transparență totală în ceea ce privește veniturile managerilor care gestionează aceste fonduri de investiții.